Nevíme přesně, o jak časté a rozšířené případy se jedná, ale každopádně je to šokující věc, proti které musíme zvednout hlas.

Evropský parlament by měl k těmto nelidským praktikám zaujmout stanovisko ve zprávách o stavu lidských práv, o humanitární krizi v Africe a ve světě. Osobně jsem zjišťovala od lidí žijících v Ugandě, zda se s případy zabíjení z milosti setkali, zda je mohou potvrdit jako vážnou hrozbu. Bylo mi odpovězeno, že existují takové případy, pracovníci ve zdravotnictví se setkali s předčasným ukončením těhotenství v případě hendikepovaných dětí nebo lidé s dlouhodobou nemocí jsou ponecháni osudu a zemřou.

Proto zvedám spolu s vámi hlas proti těmto praktikám. Prosím jen, abyste posoudili sami, zda se jedná o urgentní rezoluci stejné naléhavosti, jakou budeme přijímat proto, abychom okamžitě vyzvali súdánskou vládu k propuštění a k zastavení týraní vězňů v Súdánu.

Nejsem formalistka, nejde jen o to, že nám chybí konkrétní jména, události či svědectví. Jde mi o to, aby urgentní zprávy zůstaly urgentními a tedy silným nástrojem Evropského parlamentu k okamžitým zásahům. Ať už přijmeme tuto zprávu nebo ne, vyzývám k této diskusi Evropskou komisi, aby situaci monitorovala, zjistila, jak rozšířená je tato praxe a zda se jedná o systémovou, nikoliv nahodilou záležitost. Na základě těchto faktů by pak Evropská komise měla jednat s ugandskými úřady o zastavení nepřijatelné nelidské praxe.